Poštovani predsjedavajući, čitajući ovo izvješće stječe se dojam da ljudsko biće koje nije žena, migrant ili pripadnik neke manjine nema ljudska prava ili ona ne mogu biti ugrožena. Moramo konačno odbaciti ljevičarski narativ prema kojemu su ljudska prava rezervirana samo za neke. Izvjestitelj zaboravlja na milijune ljudi u Europi koji nemaju krov nad glavom, koji su u dužničkom ropstvu ili su im obitelji izbačene na ulicu. Nije se sjetio ni školske djece koja žive u siromaštvu i čiji im roditelji ne mogu priuštiti užinu. Pravo na dom i dostojanstvo temeljna su prava koja ovaj dom često zaboravlja, dok istovremeno promovira temeljna prava koja to nisu, poput prava na abortus ili prava na nezakonit prelazak granice.